hæstvirtur forseti eins og kunnugt er sýna tölur um þróun atvinnuleysis bata á íslenskum vinnumarkaði og því ber að fagna

langtímaatvinnuleysi er böl sem verður að vinna á atvinnumál eru því forgangsmál þessarar ríkisstjórnar og í atvinnumálum hefur fjármálaráðuneytið hlutverki að gegna tekjuöflun ríkissjóðs í gengum skattkerfið verður alltaf að einhverju leyti íþyngjandi en mestu máli skiptir að í skattkerfinu ríki stöðugleiki og fyrirsjáanleiki svo einstaklingar og atvinnulífið eigi auðveldara með að leggja línurnar til lengri tíma nauðsynlegt hefur verið af ástæðum sem við öll þekkjum að auka tekjuöflun ríkissjóðs og því hafa fylgt breytingar á skattkerfinu sem nú er gert ráð fyrir að séu yfirstaðnar

en þrátt fyrir það er lækkun ýmissa gjalda svo sem atvinnutryggingagjalds hafin stöðugleikinn er sérstaklega mikilvægur fyrir nýfjárfestingar og af þeim sökum hafa stjórnvöld lagt áherslu á ívilnanir vegna þeirra lög hafa verið samþykkt sem veita heimild til fjárfestingarsamninga sem festa tekjuskattsprósentu í sessi fyrstu tíu rekstrarárin og ný lög um stuðning ríkisins við nýsköpun tóku gildi á árinu tvö þúsund og tíu afslátturinn miðast við tuttugu prósent af útlögðum kostnaði vegna rannsókna og þróunar upp að ákveðnu hámarki

og nemur um tvo þriðju framlags til tækniþróunarsjóðs langstærstur hluti styrkjanna á árinu tvö þúsund og ellefu fór til fyrirtækja í upplýsingageiranum í hugbúnaðargerð og tölvuleikjaframleiðslu fyrirsjáanleiki er mikilvægur á fleiri sviðum en hjá fyrirtækjum hann er einnig ríkissjóði mikilvægur ríkisbúskapurinn þarf að byggjast á lengri framtíðarsýn en aðeins til eins árs í senn áætlun um ríkisfjármál til lengri er nauðsynleg fyrir okkur eigendur hans sem og lánveitendur ríkissjóðs og er líkleg til að stuðla að auknum aga í ríkisfjármálum og lækkun lántökukostnaðar þegar fram í sækir stefnt er að því að frumvarp til laga um opinber fjármál verði lagt fram nú á vorþinginu er miðað við að ný lög leysi af hólmi gildandi lög um fjárreiður ríkisins frá nítján hundruð níutíu og sjö sem voru á sínum tíma mikið framfaraskref en nýjum lögum er ekki síst ætlað að tryggja aukna ábyrgð og festu í fjármálum hins opinbera og að langtímasjónarmið séu lögð til grundvallar allri fjárlaga og áætlanagerð agi í ríkisfjármálum er og verður

líkan sem unnið verður í sam vinnu fjármálaráðuneytisins og efnahags og viðskiptaráðuneytisins mun nýtast til heildstæðrar áætlunargerðar með því verður mögulegt að meta ákvarðanir stjórnvalda áður en þær eru teknar og áhrif þeirra á ríkisbúskapinn til lengri tíma líkanið yrði einnig tæki til að auðvelda skipulagningu þess hvernig ríkissjóður undirbýr að takast á við skuldbindingar sínar svo sem vegna aldursdreifingar þjóðarinnar og endurgreiðslu skulda og áhrif þess á stöðu ríkissjóðs í umræðunni undanfarin missiri hefur staða ríkisfjármála á íslandi oft verið borin saman við stöðu sömu mála hjá nágrannalöndum okkar samanburðurinn hefur meðal annars dregið fram þá staðreynd að nágrannar okkar á írlandi eru þeir einu sem eru með lægri tekjuskatt á fyrirtæki en ísland samanburður við írland er athyglisverður einkum í því ljósi að fjárlagahalli írlands er tíu komma eitt prósent af þjóðarframleiðslu var tíu eitt prósent af þjóðarframleiðslu á síðasta ári miðað við þrjú komma þrjú prósent hér á landi einhverjum kynni að þykja staða íslands í þessum málum öfundsverð við íslendingar erum á góðri leið með að sigla ríkissjóði í gengum brimskaflinn svo algengar líkingar séu notaðar um málefnið án þess að hafa gengið of langt í niðurskurði eða skattahækkunum virðulegi forseti það er okkur mannfólkinu eðlislægt eftir erfiða baráttu að slaka á þegar árangur er farinn að gera vart við sig við skulum vara okkur á því nú þegar hagtölur sýna bata að falla fyrir freistingum sem gefa ágóða til skamms tíma en gætu leitt til erfiðleika í rekstri ríkissjóðs til lengri tíma og samdráttar í þjónustu ríkisins frá því sem nú er það svigrúm sem gefst notum við til að stuðla